Mulțumesc pentru întrebările suplimentare. În ceea ce privește prima chestiune, eventual un proiect care să existe între Ungaria și Slovacia. În măsura în care un asemenea proiect va fi prezentat către Comisia Europeană, desigur, îl vom examina cu maximă atenție. Dorim să contribuim în felul acesta la găsirea unor soluții de interes comun pentru cele două țări. În ceea ce privește a doua chestiune, mai întâi de toate aș vrea să subliniez faptul că, în luna septembrie, am lansat o inițiativă legată de învățarea timpurie a limbilor străine, o inițiativă care se va întinde pe câțiva ani de zile și care deja cunoaște un succes deosebit.